Monsieur le Président, chers collègues, le Conseil européen de la semaine prochaine ne doit pas être un sommet comme les autres. Il ne doit pas être un sommet de routine. Les Européens en attendent des signaux concrets, et mon groupe parlementaire aussi. Ce sommet doit être celui de l'affirmation de la force et de la détermination de l'Europe dans la crise. Cette force, l'Europe l'a prouvée en adoptant, par le passé, les règles de l'économie sociale de marché, qui limite les dommages d'une crise sans précédent qui affecte toutes les régions du monde en même temps. Et cette force, l'Europe en a fait la preuve en se dotant, il y a dix ans, d'une monnaie, l'euro, qui traverse sa première grande épreuve, mais qui tient bon.

L'Europe qui protège, du fait de ses règles, ne doit pas être une Europe forteresse, car la sortie de la crise ne passera pas par le repli sur soi, mais par l'ouverture et l'affirmation de qui nous sommes. La force de l'Europe dans la tempête, plus encore que par beau temps, c'est d'agir pour nos concitoyens et, pour les plus démunis d'entre eux, en premier lieu de façon unie. Avec la Commission, avec José Manuel Barroso, dont je salue le train de mesures inspirées du rapport de Larosière, l'Europe se bat pour sauver le système bancaire. Elle se bat et nous nous battons avec elle non pas, comme certains veulent le croire, pour sauver les emplois des traders mais pour éviter un crash généralisé de l'ensemble de notre économie et parce qu'il n'y aura pas de reprise durable sans un système bancaire sain. L'Europe se bat de façon efficace, et je salue l'accord intervenu hier soir sur la TVA réduite pour la restauration et la construction, pour mettre en place une véritable supervision des marchés financiers, pour sauver des emplois, pour sauvegarder ou rétablir la confiance et pour assurer un avenir aux Européens. Chers collègues, j'ai parlé de force, j'ai parlé d'unité, j'ai parlé d'efficacité, mais la raison d'être, la motivation de tout cela, c'est bien la solidarité.

À nous de montrer que l'Europe est solidaire vis à vis de ses 500 millions de concitoyens, dont beaucoup vivent cette crise dans l'angoisse, et solidaire aussi vis à vis des pays de l'Union je pense à l'Irlande, je pense à la Hongrie, je pense à d'autres qui éprouvent des difficultés particulières. Je demande, au nom de mon groupe, à chacun des chefs d'État et de gouvernement des Vingt sept de ne pas céder à la tentation de l'isolement qui serait, et je le dis bien, suicidaire pour tous nos pays.

Pöttering, qui interviendrez au Conseil européen au nom de notre Parlement, de faire le choix de la solidarité et de l'innovation. Oui, je dis bien de l'innovation, car je suis convaincu que nous ne sortirons de la crise que par des moyens nouveaux et par des investissements massifs dans l'économie de la connaissance, dans la recherche et dans le développement. Il faut mettre à profit, le plus vite possible, l'immense potentiel dont dispose l'Union européenne en matière de nouvelles technologies environnementales car ces éco innovations doivent être intégrées dans toutes les politiques européennes, ce qui donnera un véritable élan industriel pour la reprise économique. De même, les obstacles réglementaires sur le marché intérieur, qui entravent encore le développement de ces technologies, doivent être levés au plus vite, et un réel marché intérieur des énergies renouvelables, avec des règles du jeu claires, doit être mis en place car, dans une crise, rien ne sera plus comme aujourd'hui et il faut préparer cet autrement.

Mon groupe parlementaire, à l'image du centre droit en Europe, est une force politique responsable. Nous sommes pour une économie dotée de règles, nous sommes pour une économie sociale de marché.

Cela nous oblige à parler vrai aux Européens.